Señora, yo creo que respondo fácilmente diciendo que yo también defiendo, sin ningún tipo de reparos, a los homosexuales, a las lesbianas y a cualquier persona, con independencia de su condición u orientación.